Señora presidenta, desde el primer momento ya expresé mi rechazo a esta propuesta de proporcionalidad, y las razones son muy claras los Estados miembros son los únicos competentes para regular los sistemas profesionales y de formación, por lo que dar a la Comisión potestad alguna para formar parte de este proceso implica una ruptura con el principio de

Además, existen profesiones delicadas, como las relacionadas con la salud, que no deberían incluirse en este test. A esto se suma que ya existe un control sobre la proporcionalidad en las regulaciones, y lo realiza ex post el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con la ventaja de que lo hace para cada caso concreto, para cada norma que —se cree— vulnera el principio de proporcionalidad. Es más, los criterios que existen en la propuesta del Parlamento se extraen precisamente de las sentencias del Tribunal. La idea de un test común es, por tanto, problemática en materia de competencias a todos los niveles.